Însă blocul estic trebuie încurajat. Moldova, și nu trebuie să uităm acest lucru, Moldova este graniță cu Rusia, domnule președinte, și Uniunea Europeană trebuie să dea atenție acestui lucru. Europa trebuie să ajute Moldova să scape de influențele altor țări. Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Moldovei. Nu totul este perfect în Moldova, clar, însă trebuie să recunoaștem că s au făcut progrese în acest sens. Ne dorim să încurajăm integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.